Szeretném először is megköszönni Ford asszonynak a jelentést, amely nagyon jó, és szeretném elmondani, hogy a Deepwater Horizon, a mélytengeri platformon történt baleset az Európai Uniót is arra késztette, hogy vizsgálja felül a tengeri olaj és gázipari tevékenységek hatályos szabályozását. Újra le kell szögeznünk, hogy a környezeti és vagyoni károkért a kitermelést végzőt terheli a felelősség. A szennyezés elkerülésének költségét minden esetben az üzemeltetőnek és nem a közösségnek kell állnia. A hangsúlyt mindig a megelőzésre kell majd fektetnünk. Az elővigyázatosság elvének a gyakorlatban is érvényesülni kell, ehhez azonban hatástanulmányokat kell integrálnunk a katasztrófavédelmi cselekvéstervekhez. Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség feladatai közé fel kell vennünk a műszaki segélynyújtást és tanácsadást a kulcsfontosságú tengeri olaj és gázipari tevékenységek biztonsági kérdésköreiben. A koncentrált szabályozás és ellenőrzés nem jelentheti azt, hogy a biztonsági előírásokkal iparági szereplők között előnyösebb helyzetet teremtünk.